Estimados colegas, quisiera empezar hablando de un tema que nos da mucha tristeza Venezuela. Como saben, la semana pasada, con ocasión de marchas masivas contra el régimen, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino, apoyándose en la Constitución venezolana. Enseguida, una gran parte de la comunidad internacional, sobre todo los Estados de América Latina, lo reconocieron como tal.

Esta tarde, y el próximo sábado, el pueblo venezolano estará nuevamente en la calle pidiendo democracia, libertad y respeto de los derechos humanos. El Parlamento Europeo en esta legislatura ya se pronunció ocho veces sobre la situación en Venezuela. Ningún otro país tuvo esta atención. Lamentablemente, la situación empeora y llegó a un punto de no retorno. El régimen de Maduro ha logrado que más de tres millones de personas abandonen su propio país. Se trata del fenómeno migratorio más importante de la historia de América Latina. Si las cosas no cambian muy pronto en Venezuela, se agravará con consecuencias desastrosas para toda la región. Frente a los acontecimientos de la semana pasada, el Parlamento Europeo no puede quedarse callado. He hablado por teléfono con el presidente Guaidó, nuestro único interlocutor, para asegurarle el apoyo del Parlamento Europeo. Hemos otorgado a la oposición democrática de Venezuela el Premio Sájarov 2017. Fuimos la primera institución en denunciar la violación de derechos humanos, en pedir sanciones contra el régimen, en pedir que se establezca una estrategia regional para ayudar en la crisis de los refugiados.

A nosotros nos importa la gente y el sufrimiento de la población venezolana.

Pida la traducción del latín. Al pronunciarnos, no debemos pensar solo en un solución pacífica y una transición democrática, sino también reflexionar sobre la reconstrucción del país, para que la gente vuelva a una vida normal con comida y medicinas. Venezuela va a necesitar mucha ayuda e inversiones. La Unión Europea debe estar al lado de los venezolanos.